Herr Präsident! Der Islamische Staat hat vor zehn Tagen in Libyen 21 Menschen geschlachtet, er hat sie geschächtet und geköpft. Im Internet gibt es davon ein Video, das den Titel Eine in Blut geschriebene Nachricht an die Nation des Kreuzes trägt. Erstmals richtet sich damit der Islamische Staat ausdrücklich gegen die Christen. Er hat erklärt Wir haben diese Menschen geschlachtet, weil sie Christen sind. Aber der Islamische Staat mordet nicht nur Christen. Stellen Sie sich jetzt aber vor, der IS hätte nicht 21 Christen ermordet, sondern ausdrücklich 21 Homosexuelle. Was wäre dann passiert? Mit allem Recht der Welt hätte es von allen europäischen Institutionen Solidaritätsbekundungen gegeben. Wir hätten wahrscheinlich Halbmast geflaggt, und richtigerweise hätte es einen unüberhörbaren Aufschrei gegeben. Und jetzt hören Sie mal die Reaktionen auf die Ermordungen, auf das Massaker an den Christen.